Așteptăm cu toții semnarea Acordului de asociere și a Zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Ucraina și, respectiv, parafarea acesteia cu Moldova și Georgia.

Aici nu e vorba despre o persoană, ci despre un simbol un simbol al unei justiții libere, necontrolate de puterea politică. Semnalele din Georgia sunt și ele îngrijorătoare, din aceeași perspectivă a unei justiții partizane, pentru că acolo au fost arestați, cum se știe, într o justiție dezechilibrată politic, mai mulți foști lideri politici. Tot în Georgia asistăm la presiuni politice exercitate asupra mass mediei.

Pentru a consolida evoluțiile pozitive de aici, este însă esențial ca Acordul de asociere și al Zonei de liber schimb să fie funcțional cât mai repede, și anume înaintea încheierii mandatului actualei Comisii. Închei spunând că sperăm să primim din partea tuturor partenerilor noștri din Est vești bune, pentru ca summitul de la Vilnius să fie cu adevărat unul istoric.